Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav, spoštovani kolegi poslanci, poslanke! Ne glede na to, da je bil na seji Odbora za zunanjo politiko zavrnjen predlog posvetovalni referenduma o masovnih migracijah, moramo vedeti, da ga je vložila, tretjina poslancev in poslank. Se pravi, imamo željo, da nekako izpolnjujemo tukaj voljo ljudstva, tako kot vi vsi prisotni. Poslanci koalicije ste sicer glasovali, kot je bilo mnenje vlade, ne glede na dolgoročne posledice za svoje volivce, državljanke in morda tudi ne glede na nerazumevanje problema, morda. Ampak takole bom rekel, doktor Miro Cerar kot minister za zunanje zadeve na Odboru za zunanje zadeve pač pove, da gre v tejle sporazumu, v temle dogovoru tudi za to, in da se ne enači legalnih in ilegalnih migracij. Verjamem, da vsi nekako poskušajo delati v dobro ljudi, ampak tisti, ki smo pri zadnjem migrantskem valu lahko na svoje oči videli in spremljali, te prišleke, ki so dejansko prehajali preko Slovenije, vam moram reči, da tudi tisti, ki živijo pri, meji s Hrvaško, imajo sedaj čisto drugačen pogled, ker so si to le v živo pogledali. Ne govorim, da so si prišleki nedobrodošli. Tisti, za katere imamo delo, so dobrodošli, to je v redu. Ampak nekako kritična masa teh ljudi lahko naredi hude reči. Tako je bil, recimo, uničenje završki stadion, tako so bile potem uničene hiše od ljudi, ki so jim dali zavetje. Noter so pa skurili vrata, polkna, vse, kaj je bilo možno, so skurili, pa bi lahko poskrbeli zunaj za drva. Ampak te hiše potem niso več bile vredne nič. Država je pa tem ljudem, ki so posodili te hiše za te prišleke, dejansko obljubila tudi neka nadomestila, tako da nekako reši problem. Sedaj pri, bom rekel, pri teh prehodih se ogromno ljudi tudi, izgubi, se pravi, kako bi nam lahko zdaj, ne vem, notranji minister ali pa zunanji minister govorila, da ni nobenega problema s temi ljudmi, četudi za tiste, ki so takrat šli prek, ne vemo, kje so. Za veliko število ljudi ne vemo, kje so. Eni so se izgubili v Sloveniji, eni so se izgubili v Italiji, nekateri so z do sedaj že naredili kazniva dejanja, nekateri živijo v Sloveniji že dvajset let, so bili obsojeni za vlome in tako naprej in jih nihče ne izsledi oziroma izžene iz te države, ko delajo tukaj kraval. Se pravi, mi imamo nekakšna zagotovila, da bomo za svoje ljudi poskrbeli, pa tega dejansko ne delamo, govorimo pa veliko. Veste, mislim, da je vse preveč Slovencev ravnodušnih, kaj bo z nami, kaj bo s to državo, tako kot Evropejcev, kaj bo z Evropo. Takrat, ko pa pride do kritične mase, kot se je zgodilo v Stockholmu, kot se je zgodilo v Malmöju, takrat pa panika. In sedaj bi nam ljuba Evropa te ljudi potem pošiljala z nekimi kvotami nazaj. In tudi v marakeški se gre za to, da bomo dobili kvote. Ampak takrat, ko nam bodo določili šest tisoč, da jih moramo sprejeti, bomo Slovenci spet rekli kot pridni Slovenci: "Ja, v redu je, bomo vzeli." In to je, to so takšne kvote, ki so potem številke za nas lahko zelo zaskrbljujoče. V Slovenski demokratski stranki, pa tudi sam, se zavzemamo za to, da bi se pomagalo tem ljudem, ampak naj se jim pomaga v njihovih izvornih državah. Evropska unija je imela nekakšne načrte, kako bo reševala stvari, zdaj so pa ji spolzele iz rok in zdaj na nas prelagati s takšnimi deklaracijami neko odgovornost, soodgovornost za to stanje, ki so ga naredili. Naj ji vzamejo sami, če so jih vabili. Hvala.